Voorzitter, velen bidden juist in deze adventstijd voor vrede in het Midden Oosten, maar soms word je moedeloos en denk je, die vrede komt er nooit.

Israël heeft in het verleden al stappen gezet om land te ruilen voor vrede. Ik denk aan de ontruiming van delen van de Gazastrook. Tot vrede leidde dat helaas niet.

Deze stappen van de regering Netanjahu zijn voor Israëlische begrippen al behoorlijk verregaand.

Men blijft zeggen dat wat Israël doet, niets voorstelt. Ik mis het Palestijnse gebaar om tot onderhandelingen te komen. Is het de Palestijnse wil en het vermogen om tot andere onderhandelingen te kunnen komen?

Mahmoud Abbas lijkt een papieren tijger die nauwelijks nog invloed heeft.